Quand d'autres dirigeants livraient leur pays pieds et poings liés à la Commission européenne, vos prédécesseurs ont su préserver des pans entiers de votre souveraineté, c'est à dire de votre liberté en fonction de vos intérêts. Ainsi n'avez vous pas adhéré à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la flatteuse et pompeuse appellation du système d'asile européen. Vous n'avez pas non plus adhéré, et vous êtes le seul État membre dans ce cas, à la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune. Vous avez également obtenu une option de retrait lors des négociations sur le traité de Maastricht, qui a transformé la Communauté européenne en Union européenne. Vous n'avez donc pas adhéré à l'Union économique et monétaire et vous utilisez toujours la couronne danoise et non l'euro. Proche de la Suède, culturellement mais aussi et d'abord géographiquement, vous n'avez pas commis les mêmes erreurs que votre voisin en matière de politique migratoire. En vous reliant à la Suède, le pont construit entre Copenhague et Malmö a sans doute contribué à vous éloigner de votre voisin, du moins de son prétendu modèle d'intégration des communautés immigrées. Malmö, le Molenbeek de Scandinavie, où près de la moitié de la population est d'origine immigrée Malmö, où la criminalité a explosé, de la petite délinquance au grand banditisme Malmö, qui subit régulièrement des émeutes du type de celles que la France a connues en 2005. Votre gouvernement a su prendre des mesures drastiques pour éviter une pareille désintégration de la société danoise. Vous avez vous même dénoncé l'émergence de zones de non droit et, je cite, de sociétés parallèles musulmanes. En septembre, vous avez encore plaidé pour le renforcement des frontières extérieures, alors que vous avez déjà rétabli le contrôle effectif de frontières intérieures. En octobre, votre ministre de l'immigration et de l'intégration a annoncé que le Danemark n'accepterait plus aucun réfugié jusqu'à nouvel ordre. Cependant, après ce portrait flatteur, permettez moi de vous dire qu'il y a tout de même quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Loin de moi, bien sûr, l'idée d'offenser votre pays, dont je viens de faire un large éloge. Mais par cette phrase de Shakespeare, devenue proverbiale dans la langue de Molière, je voudrais pointer une forme de schizophrénie. Malgré toutes ces mesures qui vous placent, à bien des égards, presqu'à la droite de Viktor Orbán, vous appartenez toujours au groupe libéral fédéraliste de M. Verhofstadt et vous ne tarissez pas d'éloges pour Mme Merkel et pour M. Macron.

M. Macron est un ultralibéral et, en même temps, pour reprendre sa formule fétiche, un adepte du racket fiscal. Oui, il accable les Français de nouvelles taxes, alors même que la France est déjà l'un des pays les plus taxés ou surtaxés d'Europe. C'est ce même M. Macron qui dépense des milliards pour une politique migratoire qui est d'ailleurs diamétralement opposée à la vôtre. Alors que votre pays ne fait pas partie de la PSDC, vous avez étonnamment soutenu l'idée macronienne d'une armée européenne. Seriez vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à placer des soldats danois sous les ordres directs de

Enfin, pas plus tard qu'hier, au Parlement danois, vous avez déclaré que le Danemark bénéficierait du pacte mondial des Nations unies pour les migrations. Pourtant, ce pacte est immigrationniste, il est rejeté par les États Unis, l'Australie, Israël, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Suisse, la Croatie et sans doute beaucoup d'autres encore. Aujourd'hui, l'avenir de l'Europe, c'est l'objet de notre débat, se joue à Budapest, à Rome et à Varsovie.